Nie som si istý, či môžme hneď pristúpiť k harmonizácii daní. Myslím, že tie kompetencie štátov sú dosť silné a ani nie je záujem v mnohých krajinách k takejto procedúre pristúpiť. Domnievam sa však, že by sme mohli začať pracovať na spoločnej účtovnej osnove.

Potom na základe zjednotenia účtovných postupov a účtovných formulárov by sme mohli začať hovoriť o tom, ako zadefinujeme spoločný daňový základ, ktorý by možno bolo vhodné zadefinovať.